Aceasta va facilita investițiile și comerțul și va accelera modernizarea economiei Rusiei, oferind oportunități de afaceri atât companiilor din Rusia, cât și celor din Uniunea Europeană. Consider important parteneriatul strategic pe termen lung dintre Uniunea Europeană și Rusia și subliniez importanța intensificării parteneriatului din domeniul energiei. Intensificarea colaborării în domeniul energiei reprezintă, pentru ambele părți, o oportunitate de aprofundare a cooperării economice și comerciale pe o piață deschisă și transparentă, ținându se seama pe deplin de nevoia Uniunii de diversificare a rutelor de transport și a furnizorilor de energie. Această cooperare trebuie să se bazeze pe transparență, accesul egal la piață, la infrastructură și la investiții, precum și pe un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, care să garanteze furnizarea fiabilă și regulată a energiei către toate statele membre ale Uniunii Europene, bazată pe standarde egale. Consider că obiectivul principal ar trebui să îl constituie o piață energetică deschisă și transparentă între Uniunea Europeană și Rusia.